Mesdames et Messieurs les députés, chers collègues, il est de coutume

Cela m'a permis de mesurer davantage le poids de la responsabilité qui est la mienne, en tant que Président, mais aussi de celle qui est la nôtre, en tant qu'institution et en tant que députés. Il nous reste moins de deux ans avant les élections et nous avons devant nous des défis de taille terrorisme, immigration illégale, emploi, changement climatique et Brexit. Nos concitoyens nous demandent de répondre à leurs attentes. Ils s'adressent à nous car, au niveau européen, nous sommes leurs seuls interlocuteurs directs.

Depuis le début de l'année, nous avons déjà fait beaucoup.

Nous voterons dans quelques minutes des mesures visant à garantir la sécurité de l'approvisionnement en gaz. Beaucoup reste à faire. Nous voulons des résultats dans le cadre du marché unique numérique. Nous devons moderniser notre politique commerciale afin de protéger nos industries stratégiques. Nous devons renforcer la dimension sociale de l'Union européenne. Nous devons trouver un accord sur la réforme du système d'échange de quotas d'émission et assurer que la transition vers une énergie propre devienne une réalité. La nouvelle commission sur le terrorisme se penchera prochainement sur la façon d'améliorer la lutte contre ce fléau. Nous devons travailler sur le paquet défense et renforcer davantage la politique industrielle. La tâche la plus complexe qui nous attend demeure le paquet asile. Nous savons que le retard provient du Conseil. Cependant, cela ne nous libère pas de notre devoir de faire au mieux pour conclure ce paquet avant la fin du mandat. Demain, nous aurons l'occasion de discuter de tout cela avec le président de la Commission, lors du débat sur l'état de l'Union. Chers collègues, nous sommes une machine législative extrêmement complexe et, pourtant, je dois dire que cela fonctionne plutôt bien. Je me réjouis que nous puissions compter pour ce faire sur une administration compétente, professionnelle et dévouée. Je m'efforcerai de préserver l'harmonie et la bonne collaboration entre les différents organes de la Maison, car de cela dépendent finalement notre efficacité et notre capacité d'action. Notre rendement dépend également de nos conditions de travail. Voilà pourquoi j'attache à ces dernières une attention particulière. Néanmoins, chers collègues, nous n'adoptons pas une législation simplement pour pouvoir annoncer que nous avons fait quelque chose dans tel ou tel domaine. Nous avons l'obligation de prendre les bonnes décisions et de faire les bons choix, car la législation que nous adoptons aura des effets sur la vie de 500 millions de citoyens pour les prochaines décennies. Le législateur doit pouvoir discuter en profondeur de tous les aspects de la législation examinée et doit prendre le temps d'écouter nos concitoyens avant tout, mais aussi notre conscience.

Le Parlement doit contribuer à l'adoption d'une législation de qualité qui vise à résoudre les problèmes de nos concitoyens et non pas à en créer de nouveaux. Mais les citoyens attendent de nous également que nous défendions en Europe et dans le monde nos valeurs et nos principes la liberté, la solidarité, la subsidiarité, les droits de l'homme et l'état de droit, l'égalité entre les femmes et les hommes et l'économie sociale de marché. Je suis persuadé que les forces politiques ici représentées sont animées par le désir sincère de contribuer à améliorer la situation de nos concitoyens. Chers collègues, nous sommes également l'une des deux branches de l'autorité budgétaire. Nous devons assurer cette fonction avec responsabilité, comme nous l'avons toujours fait, mais aussi avec vision. Nous nous apprêtons à entamer les discussions sur le cadre financier pluriannuel. Je suis convaincu que le nouveau budget doit être un budget politique, qui sort des logiques distributives et qui se base sur des objectifs clairs. Il faut d'abord faire des choix politiques et seulement ensuite décider des moyens budgétaires pour y parvenir, et non pas l'inverse. Ce Parlement doit s'exprimer plusieurs fois sur la nécessité d'établir de nouvelles ressources propres. Je suis personnellement convaincu de cette nécessité et j'exhorte à continuer la réflexion et à en débattre au sein de notre Maison, ainsi qu'avec les autres institutions. Chers collèges, regardez cette Assemblée.

Ici, tous les peuples de l'Union européenne sont représentés. Le Parlement est le cœur de l'Europe. Ce Parlement est le seul endroit du continent où des représentants directement élus peuvent discuter ouvertement des questions continentales. Le seul lieu où ils peuvent se confronter, se connaître et travailler ensemble pour résoudre des problèmes communs.

Ceci confère à notre Institution une dimension qui va bien au delà du rôle que les traités lui confèrent. Cette dimension doit être renforcée. À cette occasion je veux rappeler à tous les chefs d'État de l'Union qu'ils bénéficient d'une invitation permanente à s'exprimer devant la plénière.

Nous voulons tous un Parlement où l'on parle, mais toujours sur la base des idées et du respect mutuel. Nous sommes un Parlement vivant et je veillerai à ce que toutes les énergies et les idées présentes dans cette salle puissent s'exprimer et contribuer à la discussion et à la réflexion. Comme je le dis toujours, je veux être le Président du Parlement, non pas un premier ministre. Le Parlement doit se remettre à la tête de la réflexion sur l´avenir de l'Europe et donner l'impulsion politique dont l'Union a un besoin constant. Il faut changer l'Europe là où cela est nécessaire mais il faut aller de l'avant. Le Président de la Commission que je remercie nous a soumis un document de réflexion sur l'avenir de notre projet commun. Je sais que toutes les familles politiques ont mené cette réflexion. Le temps est venu d'échanger nos conclusions respectives, par exemple lors d'un grand débat ouvert en plénière.

Nous avons donc le devoir d'être exigeants dans l'exercice de ce contrôle envers l'exécutif. La pratique des Spitzenkandidaten inaugurée lors des dernières élections européennes, renforce davantage le lien de confiance politique entre le Parlement et la Commission. Il faut consolider ce développement. Pour que l'Union fonctionne, la Commission doit pouvoir compter sur la confiance et l'appui du Parlement. Toutefois, cette confiance n'est pas automatique et doit être méritée chaque

jamais. Notre histoire montre que le renforcement de l'Union s'est toujours accompagné d'un renforcement du Parlement. Je demeure convaincu que la bataille pour obtenir un droit d'initiative est capitale en ce sens et doit continuer. Le renforcement de la dimension parlementaire de l'Union passe également par une coopération de plus en plus étroite avec les parlements nationaux. L'Europe sera démocratique ou ne sera pas. J'insiste, le Parlement est le cœur vivant de la démocratie et confère à l'Union la légitimité démocratique. Sans ce Parlement, l'Union ne serait qu'un système de congrès, appuyé sur une bureaucratie froide et

Chers collègues, le Parlement est la véritable caisse de résonance des attentes des citoyens européens. Nous devons les écouter, instaurer avec eux un dialogue permanent, ouvert et transparent.

citoyens. Chaque député est appelé à jouer un rôle fondamental de lien entre les citoyens et les institutions de l'Union il n'est pas seulement un représentant des citoyens auprès de l'Union, mais également un représentant de l'Union auprès des citoyens. C'est un travail considérable, qui nous occupe chaque moment de notre journée, y compris pendant les week ends. C'est pourquoi il faut dire haut et fort que les députés ne sont pas seulement un doigt sur le dispositif de vote ou une main levée en plénière ils sont les représentants des peuples européens et méritent d'être respectés et

sommes. Moi, en tant que Président et collègue, je suis fier de votre travail, ici et en dehors de cet hémicycle. Je vous remercie de ce que vous faites dans les coulisses, dans les commissions, dans les groupes politiques, dans les différents organes de la Maison et, surtout, dans vos collèges électoraux. Je vous dis merci de l'énergie que vous dépensez chaque jour en réunions, discussions, négociations, conférences, contacts, rencontres avec les citoyens et la société civile. Votre travail n'est pas toujours visible mais, finalement, il assure l'exercice de la démocratie au sein de l'Union.